Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le Parlement européen exprimera demain sa position sur la proposition d'alignement du règlement de contrôle de la pêche sur le traité de Lisbonne. Ce règlement de contrôle est le garant du respect des règles de la politique commune de la pêche. Dans sa proposition, la Commission européenne reclasse les compétences conférées sous l'ancienne procédure de comitologie en les répartissant entre actes délégués et actes d'exécution.

En effet, si les critères de répartition de ces compétences sont établis par le traité, dans la pratique nous sommes confrontés à une vaste zone grise qui contraint à un arbitrage politique, d'ailleurs conféré au législateur. On oublie souvent, à tort, que la répartition des pouvoirs institutionnels de l'Union redéfinie à Lisbonne est un processus en cours et que ces règlements d'alignement d'apparence technique en sont le prolongement. La proposition de la Commission tranche presque systématiquement pour des actes délégués, et on nous dit que, ces actes délégués étant sous contrôle a posteriori du Parlement, ce dernier en garde la compétence. Chers collègues, je vous invite à la prudence car, aujourd'hui, le Parlement ne dispose ni des moyens humains ni des procédures nécessaires pour effectuer sérieusement ce contrôle a posteriori. Sans ces deux conditions, l'esprit du traité sera dévoyé. De la même manière, nous attirons l'attention de la Commission sur l'avis que nous ont rendu les services juridiques du Parlement à notre demande.

J'en appelle à la Commission pour qu'elle confirme au Parlement, dans ses travaux futurs d'alignement, que cette vérification juridique a été faite. Pour ce qui concerne le règlement de contrôle de la pêche, j'ai défendu deux points. Le premier a trait au besoin d'une mise en œuvre uniforme du règlement. Ce besoin de cohérence, partout en Europe, m'a conduite à défendre la proposition de la Commission de privilégier les actes délégués pour que les pêcheurs de San Benedetto del Tronto, de Loch Inver, de Vigo, de Baltimore, de Hull, de Skagen ou du Guilvinec n'éprouvent aucune injustice, grâce à un règlement de contrôle mis en œuvre uniformément.

Cette demande était d'autant plus fondée que la réforme de la politique commune de la pêche impliquait une révision ultérieure du règlement de contrôle. Malgré les demandes nombreuses de mes collègues donnant lieu à des amendements au fond, je m'en suis tenue et c'est le sens du compromis à une liste de préconisations adressées à la Commission afin qu'elle les prenne en compte dans son futur règlement de contrôle. Par conséquent, Madame la Commissaire, je regrette amèrement que la Commission revienne aujourd'hui vers nous avec une proposition qui n'intègre aucune de ces demandes. En effet, la Commission nous a, tout récemment, communiqué sa proposition d'un texte omnibus pour adapter le contrôle à l'exigence du débarquement des rejets, ce qui est tout à fait normal, conformément à la politique commune de la pêche, mais sans procéder aux ajustements intelligents et cohérents du règlement de contrôle. Ces ajustements pourraient prendre en compte, à la fois, l'ensemble de la réforme et les remarques de fond de mes collègues, souvent remontées du terrain et surtout du quotidien des pêcheurs.

contrôle est un tout qu'il ne convient pas de saucissonner. Sinon, les débats au Parlement se trouvent tronqués, a fortiori quand on nous demande de légiférer dans la précipitation. Encore une fois, le règlement de contrôle, c'est le quotidien des pêcheurs. La Commission a eu le temps nécessaire pour préparer sa proposition. Cependant, et malgré cet indicible sentiment d'irrespect, je maintiendrai mes engagements envers ce compromis, sans préjuger de ce que deviendra le débat sur le contrôle.